Monsieur le Président, le travail de concertation et de consultation d'experts mis en place par la Commission européenne doit être absolument irréprochable du point de vue de la transparence car c'est un exercice périlleux. En effet, les membres représentant un intérêt, choisis selon leurs tâches spécifiques et leur type d'expertise, peuvent être porteurs des mêmes intérêts sans pour autant refléter l'intérêt public général. La Commission doit donc être particulièrement attentive à leur représentativité, mais plus encore, elle devrait encourager la contradiction. Je trouve inacceptable de retrouver parmi ces membres de nombreuses ONG qui ont des intérêts et un champ d'action qui sont proches. Les documents de travail, les actes et les ordres du jour des réunions doivent être également publiés pour permettre leur consultation par le grand public, les élus ainsi que les entités qui ne sont pas concernées au premier chef par le travail du groupe mais qui le seront ponctuellement. La teneur opaque des travaux des groupes d'experts ne peut pas conduire à des résultats fiables et je pense notamment aux groupes d'experts de la DG SANCO. Enfin, il me semble que, dans le but de garantir la transparence de son fonctionnement, la Commission devra associer le Parlement à la révision de l'encadrement de ses groupes d'experts et entités similaires. La transparence n'est pas seulement l'affaire de la Commission européenne, mais des citoyens européens, comme le rappelle l'article 9 du traité.